En met mij was de grote meerderheid van de Nederlanders tegen. Ik was toen ambtenaar bij Binnenlandse Zaken en bij mijn collega ambtenaren heerste onbegrip.

Dat was illegaal, want in strijd met de Nederlandse grondwet, maar ja, alles voor de Goede Zaak, nietwaar?

Ik zou zeggen dat zeker met dat laatste de Europese Unie trekken van de Sovjet-Unie begint te krijgen, maar ja, mijn juriste vertelde me dat belediging van de Unie strafbaar is.

Je kan dus niet tegen het Verdrag stemmen, maar je kan het dus wel beledigen.

Spanje niet, ondanks het knuppelen van Catalaanse kiezers. Het bestrijden van de mening van de kiezer is namelijk wel oké.